Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, honorables membres du Parlement européen, nous saluons l'adoption par votre assemblée d'une résolution d'urgence du Parlement européen sur la République démocratique du Congo, en particulier sur la situation dans l'Est du Congo. Cette situation préoccupe beaucoup l'Union européenne depuis plusieurs mois. Elle a donné lieu à l'adoption de plusieurs déclarations de l'Union européenne ainsi qu'à des conclusions approuvées par deux des derniers Conseils Affaires étrangères. Nous partageons les inquiétudes exprimées dans la résolution d'urgence, qu'il s'agisse de la situation humanitaire, des violations des droits de l'homme, et notamment des violences sexuelles, de la nécessité de mettre un terme aux activités des groupes armés, de rétablir pleinement l'état de droit et la gouvernance dans l'Est du pays, y compris en ce qui concerne la réforme du secteur de la sécurité et la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Dans ce contexte, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo ont toujours constitué un principe sur lequel l'Union européenne ne peut accepter aucun compromis.

Toutefois, nous estimons également que chacun doit faire des efforts constructifs afin de trouver une solution durable à la crise. Ceci passe par la mise en place d'un consensus politique parmi les populations du Kivu, qui sont les premières victimes de la crise, mais aussi entre la République démocratique du Congo et ses voisins, de manière à rétablir une dynamique régionale positive, dans le respect mutuel, dans le but de garantir la sécurité, la paix et le développement des Grands Lacs. À cet égard, nous saluons le dialogue qui vient de s'ouvrir entre différentes parties au conflit, ainsi que les contacts qui ont eu lieu entre le président de la République démocratique du Congo, le président du Rwanda et celui de l'Ouganda, dans le cadre de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. L'Union européenne est également prête à apporter sa contribution politique à des initiatives visant à l'établissement d'une solution durable à la crise. Aussi, compte tenu de la complexité de la situation, elle appelle à une coopération et à une complémentarité étroites entre les différents partenaires extérieurs de la région, notamment la Conférence internationale sur la régions des Grands Lacs, la Communauté de développement d'Afrique australe, l'Union africaine, mais aussi les Nations unies, qui ont un rôle important et multiforme à jouer, notamment grâce à la mission de l'Organisation des

À ce propos, l'Union européenne a également exprimé, à plusieurs occasions, une opinion favorable sur la nomination d'un envoyé spécial des Nations unies pour renforcer la réponse internationale en vue du règlement durable de la crise. Je souhaite également vous informer que, par ailleurs, l'Union européenne soutient de nombreuses organisations de la société civile qui agissent quotidiennement en faveur des droits de l'homme et qui encouragent le dialogue entre ces activistes et les gouvernements. Plus de trente projets sont actuellement financés dans le cadre des différentes lignes thématiques par l'Union européenne pour un montant de plus de vingt millions d'euros. Je vous informe également que le commissaire Piebalgs s'apprête à lancer une initiative spécifique sur la problématique de la violence liée au genre.